Maar we zijn juist zulke grote voorstanders omdat we de hervormingen die toetreding eist zo belangrijk vinden.

Daarom zullen wij bij de stemming proberen ervoor te zorgen dat er geen datum genoemd wordt in het verslag. Misschien kunnen de onderhandelingen in de eerste helft van dit jaar afgerond worden, maar misschien ook wel niet. Het gaat er niet om wannéér de onderhandelingen klaar zijn.

Want als wij één les geleerd hebben van de toetreding van Roemenië en Bulgarije, is het wel deze noem géén datum, maar maak helder wat er nog moet gebeuren. En nog één dingetje één van de zaken waar Kroatië nog wel iets aan zou kunnen doen is de bescherming van seksuele minderheden. Het zou leuk zijn als onze huidige EU voorzitter het goede voorbeeld zou geven met een succesvolle gaypride in Boedapest op 18 juni